Politica comercială comună este un instrument care aduce avantaje atât pentru statele membre, cât și pentru partenerii Uniunii. Prin schimburile comerciale cu țările mai puțin dezvoltate, Uniunea trebuie să încurajeze diversificarea economiilor acestor țări și integrarea lor pe piața globală. Astfel, ar trebui evitate restricțiile care denaturează comerțul pentru a da posibilitatea statelor sărace să și folosească avantajele competitive. Programarea ajutorului pentru comerț ar trebui să sprijine țările în curs de dezvoltare și eforturile lor de promovare a comerțului local. De asemenea, consider că un rol foarte important îl au investițiile străine directe. Ele sunt un factor puternic de creștere economică durabilă, de transfer de spirit antreprenorial și tehnologie, precum și de creare de locuri de muncă, fiind astfel esențiale pentru dezvoltare.